Nie do końca udany szczyt Unia Europejska Stany Zjednoczone, a także w tych sprawach, które mnie interesują czyli partnerstwo wschodnie nie udało się zrobić żadnego kolejnego kroku.